Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Ja, gospod Tonin, navrgli ste kar nekaj zadev. Naj vam najprej povem, da se Socialni demokrati nikakor nikomur ne smejimo. Ministr je šel v to zadevo z dobrimi nameni in dobil tudi popolno podporo koalicije. Predlog novele zakona je bil tudi na vladi soglasno sprejet, tako da prosim lepo ne zavajati, So se a potem, določena razmerja spreminjala. Ampak kot rečeno, še enkrat, trdno stojimo na stališču, da je zakon dober in da odpravlja, protiustavnost. Zdaj pa konkretno, ko ste vi govorili o mnenjih Zakonodajno-pravne službe, in pa o tem, da ni nobene dileme, o tem, da se govori o vseh javno veljavnih programih, ne zgolj o obveznih, bi vam pa jaz prebral ponovno mnenje ZPS iz drugega enajstega dva osemnajst, ki jasno in nedvoumno govori o tem, da je ustavno sodišče, razsojalo zgolj obvezne javno veljavne programe v zasebnih šolah. In verjamem, da je tudi temu mnenju minister in seveda ekipa, pri pripravi dokumenta sledil. Pa vam preberem, citiram: "Vendar pa je treba poudariti, da so pobudniki ugovarjali le obsegu državnih sredstev za financiranje delovanje osnovnošolskega izobraževanja. V tem okviru je ustavno sodišče v odločbi presojalo le prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena ZOFVI v delu, ki se nanaša na obvezni javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja in le z vidika drugega odstavka sedeminpetdesetega člena ustave". To pomeni, da ustavno sodišče izpodbijanje zakonske odločbe ni presojalo v delu, ki se nanaša na razširjeni del javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja. Še enkrat ponovim, da bo jasno. To pomeni, da se ni nanašalo na razširjeni del javno veljavnega programa, niti ni presojalo z vidika morebitnih drugih protiustavnosti. To je bilo mnenje ZPS iz novembra dva tisoč osemnajst , drugi enajsti dva tisoč osemnajst. Tako da, lepo prosim, vsaj ne govoriti, da so zadeve popolnoma jasne. Kar se pa tiče mnenj teh tako imenovanih, kot je bilo prej v razpravi rečeno, uglednih pravnikov, s katerimi sem tudi jaz sedel na Ministrstvu za izobraževanje, pred dnevi pa naj citiram sledeče mnenje glede odnosa Zakonodajno-pravna služba in odločevalci: "Mnenja ZPS niso ne notranje ne zunanje pravno zavezujoča, imajo pa lahko zaradi svoje javnosti pomemben vpliv na javno mnenje, zaradi predpostavljanja politične nevtralnosti in neodvisnosti, pa tudi pomembno strokovno težo ...